Ich glaube, dass in Deauville eine Vereinbarung getroffen worden ist, bei der der Staatspräsident von Frankreich und die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland ein Geschäft gemacht haben, und zwar mit David Cameron Zustimmung zur Vertragsrevision für den Stabilitätspakt gegen Eingehen auf die Haushaltsforderungen des Vereinigten Königreichs. Es mag sein, dass ich mich irre, aber der Verdacht liegt nahe, und das ist ein Geschäft zu Lasten Dritter, nämlich zu Lasten der Rechte des Europäischen Parlaments. Da darf man sich nicht wundern, wenn dieser Dritte, in diesem Fall diese Institution, das nicht mitmacht. Im Übrigen darf man sich auch nicht wundern, wenn man das Schicksal Europas an euroskeptische Regierungen ausliefert. Dann testet eine solche Regierung, wie weit sie gehen kann. Und die britische Regierung testet zurzeit, ob sich der Rest Europas ihren Prärogativen unterwirft oder nicht. Und deshalb ist dieser Haushalt, diese Haushaltsdebatte, auch eine Debatte über die Frage, in welche Richtung die Europäische Union sich entwickeln soll. Es geht nicht um Geld.

Ich glaube, dass das eine wichtige Botschaft ist, auch für die Wählerinnen und Wähler, für die Bürgerinnen und Bürger. Wir sind uns beim Geld einig. Und wir sind beim Geld als Parlament auf die Forderungen des Vereinigten Königreichs eingegangen 2,91 Steigerung der Ausgaben nicht der Verpflichtungsermächtigungen, sondern der Ausgaben. Worum geht es also, wenn es nicht um Geld geht? Es geht um die Rechte des Europäischen Parlaments. Es geht um die Rechte, die im Vertrag niedergeschrieben sind. Nichts, was dieses Parlament fordert, steht außerhalb des Vertrages. Wenn wir über Eigenmittel reden, reden wir über den Artikel 311 des EU Vertrages. Wenn wir über die mittelfristige Finanzplanung reden, dann reden wir über ein Verfahren, das im Vertrag vorgesehen ist, und zu dem eine Verordnung erlassen werden muss. Und wenn wir über die Flexibilität im Haushalt reden, dann reden wir über das gegenseitige Interesse der Regierungen, der Kommission und des Parlaments, im Rahmen der Haushaltsregeln in die Lage versetzt zu werden, auf kurzfristige Notwendigkeiten flexibel reagieren zu können. Es geht nicht um Mehrausgaben, es geht um die Effektivität, wie Europa regiert wird das ist bei der Flexibilität der Fall und es geht um die primären Rechte eines Parlaments. Ich bin ein bisschen erstaunt. Die Regierungschefs der Europäischen Union sind alle ihrerseits Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Es sind alles Männer und Frauen, die aus der parlamentarischen Tradition kommen. Und Joseph Daul hat es ja schon gesagt Welches nationale Parlament würde akzeptieren, dass sein zentrales Recht, das Haushaltsrecht, überlagert werden kann durch einen exekutiven Willen? Und die 27 Regierungen der Europäischen Union sind Exekutiven. Es kann aber nicht sein, dass in Europa die Demokratie auf den Kopf gestellt wird. Es ist so, dass das Parlament den Haushalt erlässt, und dass das Parlament die Exekutive kontrolliert.

Und das ist das Gegenteil von parlamentarischer Demokratie. Deshalb geht es um eine richtungsweisende Entscheidung. Und dieses Parlament kann sich dieses Recht oder diese Rechte nicht aus der Hand nehmen lassen. Wie geht es weiter?

Dann muss das Budget von einem Parlament verabschiedet werden, weil das europäische Budget eben nicht von 27 nationalen Parlamenten, auch nicht von 27 nationalen Regierungen, sondern von dem dafür frei gewählten Parlament verabschiedet wird, und das ist dieses Haus. Die mittelfristige Finanzplanung, die Flexibilitätsklausel und die Eigenmittel sind die drei Elemente, über die wir mit dem Rat verhandeln müssen, nicht über Geld.

Aber eine Linie darf jetzt nicht mehr aufgegeben werden.

Meine Fraktion hat deshalb einstimmig beschlossen Entweder wir einigen uns auf diese Forderungen, die nichts anderes sind als das Unterstreichen der Rechte dieses Parlaments, oder es gibt keinen Haushalt.

Die Regierungschefs haben die Wahl Entweder Anerkennung der Parlamentsrechte und ihrer Projekte oder Demütigung des Parlaments, dann gibt es keinen Haushalt. Das ist jedenfalls die einstimmige Linie meiner Fraktion.